Ich muss ehrlich sagen, in diesem Maßnahmenpaket, das wir morgen zur Abstimmung haben, haben wir eine ganze Menge von sehr guten Vorschlägen und enorme Verbesserungen für die Bürger und Bürgerinnen, für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Ich möchte mich beim Berichterstatter für die gute Arbeit bedanken, aber auch bei der Kommissarin und bei der Ratspräsidentschaft, die sehr daran mitgearbeitet haben, das durchzusetzen.

Und wir haben eingeführt, was bisher in diesem Bereich nicht war Sanktionen bei Verstößen gegen EU Verbraucherschutzvorschriften.

Nun ist die Frage Sollen wir alles, was wir jetzt errungen haben, damit in den Papierkorb schmeißen? Meine Fraktion empfiehlt dennoch zuzustimmen und dafür zu sorgen, dass die Revisionsklausel, die wir durchgesetzt haben, auch wirklich in der nächsten Wahlperiode dafür genutzt wird, dafür zu sorgen, dass die Rechte, die die Verbraucher haben, auch wirklich durchgesetzt werden, auch gegen die dual quality denn wir können nicht akzeptieren, dass es Verbraucher und Verbraucherinnen erster und zweiter Qualität gibt. Deswegen werden wir als Sozialdemokraten, als SD Fraktion, weiter daran arbeiten und darum kämpfen, dass dies abgeschafft wird, weil es nicht akzeptabel ist.